hæstvirtur forseti ég er hjartanlega sammála háttvirtum þingmanni um að þetta þarf að upplýsa og það er auðvitað ekki boðlegt að þingmenn á alþingi íslendinga skuli þurfa að vera að ráða í aðrar eins rúnir eins og faldar eru í einhverjum tilkynningum frá seðlabanka íslands og einhverjum óformlegum eða formlegum viðtölum við hæstvirtan ráðherra það er búið að gefa út mjög misvísandi upplýsingar um þetta og þess vegna afhjúpa á hvern hátt ríkisstjórnin kýs að vinna hún kýs að vinna án þess að þjóðin eða þingið sé upplýst um þessi mál það er ámælisvert ég hafði haldið að kollegar okkar háttvirtir þingmenn samfylkingarinnar að minnsta kosti sem hafa talað um opna og gegnsæja stjórnsýslu létu ekki bjóða sér vinnubrögð af þessu tagi og mér þykir dapurlegt að horfa á þetta félag okkar þurfa að kyngja þessum vinnubrögðum sem eru að sjálfsögðu forkastanleg ég vil líka bara benda á sem mér finnst forkastanlegt úr því að ég er farin að nota svo stór orð hæstvirtur forseti mér finnst ekki boðlegt að núna eftir hádegið það er frá klukkan hálftvö þegar umræðan hófst eftir hádegið þá hefur hæstvirtur forsætisráðherra ekki sést í þessum sal

þingmenn á þingi norðurlandaráðs höfðu þurft að bera upp við íslenska forsætisráðherrann vinnubrögð af þessu tagi